Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons bien écouté mais permettez moi, au nom de la délégation française du PPE, de vous faire part de notre analyse sur des points particuliers auxquels nous attachons beaucoup d'importance.

Pour relancer notre économie, nous croyons fermement que c'est en pariant sur les grands projets industriels européens, tels qu'Airbus, Copernicus et Galileo, que l'Europe parviendra à concurrencer les géants indien, brésilien, chinois ou américain. Il est également indispensable de définir une politique claire de réindustrialisation basée sur quatre ou cinq piliers, en investissement massivement dans l'innovation et dans la recherche.

Elle doit se faire respecter sur l'ensemble des accords de libre échange et le principe de réciprocité doit devenir la règle absolue. De même, la relance de notre économie ne doit pas se faire au détriment de la discipline budgétaire. Nous ne pouvons pas faire croire à nos concitoyens que nous pouvons relancer notre économie tout en hypothéquant leur avenir. Ce serait leur mentir et cette schizophrénie que nous offrent certains discours politiques est un jeu dangereux. Sur la question migratoire, la Présidence française avait, dès 2008, montré la voie. Malgré cela, nous n'avons pas, depuis, enregistré d'avancées majeures. L'Europe subit une forte pression migratoire et l'Italie est bien sûr en première ligne. C'est en unissant nos forces que nous devons agir car là encore, c'est au niveau européen que nous pouvons résoudre notre problème en allant vers une immigration choisie et non subie. Au final, nous voulons une Europe des résultats, une véritable Europe politique qui pèse dans le monde, une Europe construite autour des citoyens et pour les citoyens.